Keď uvádzala svoj návrh zákona, ktorým boli vo Francúzsku legalizované potraty, povedala Žiadna žena nie je šťastná, keď sa musí uchýliť k potratu. Len počúvajte ženy. Vždy to bola a zostane tragédia. Preto hoci tento návrh zákona berie do úvahy existujúce fakty, hoci akceptuje možnosť potratu, jeho hlavným cieľom je kontrolovať ho a tam, kde je to možné, odradiť ženy. Ak neželané tehotenstvo zhoršuje postavenie ženy v práci, existuje tisíc spôsobov, ako to môžeme riešiť. Potrat k nim však nepatrí, pretože degraduje hodnotu života ženy a aj jej dieťaťa.